ég er bara svo sammála háttvirtum þingmanni þetta er einmitt það sem við höfum verið að ræða það eru þessar náttúruauðlindir sem við eigum svo sannarlega mikið sameiginlegt með

hann ræddi um náttúruauðlindirnar þá eru þær miklar og það var mjög skemmtilegt einmitt að koma á fiskmarkað á grænlandi þar sem þeir voru með íslenskan lax sem við teljum að sé íslenskur að sjálfsögðu eins vildi ég gjarnan geta um það að íslendingar eru að hjálpa grænlendingum af því að ég sé hér háttvirtur þingmaður kolbrúnu halldórsdóttur ganga hér í salinn þá eru íslendingar að hjálpa grænlendingum að virkja vatnsföll til þess að afla sér orku ég held að það sé eitt af því samstarfi sem er líka afskaplega